Herr Präsident!

Das Skandalöse ist doch Die Regierungen der EU Mitgliedstaaten könnten diesem Steuerdumping schon seit Jahren einen Riegel vorschieben. Sie tun aber nichts Wirkungsvolles in dem Bereich. Und das ist nicht der faire Wettbewerb, das ist auch nicht die Steuergerechtigkeit, die sich in den Wahlprogrammen von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und uns Grünen findet.

2016 hat die Kommission das vorgeschlagen, 2017 hat unser Parlament das mit großer Mehrheit beschlossen und mit kleinen Änderungen dabei natürlich.

Und es sind die Regierungen, die dem fairen Wettbewerb und der Steuergerechtigkeit im Wege stehen.

Was das wert ist, wird sich diesen Freitag zeigen. Dann treffen sich die Mitgliedstaaten, und dann werden wir sehen, ob die große Koalition ihre Position jetzt ändert, damit wir endlich eine Mehrheit für diese wichtige Maßnahme der Steuergerechtigkeit bekommen. Darauf zähle ich. Wir brauchen endlich Maßnahmen gegen Steuerdumping.